Voorzitter, ik wil collega Ruissen vragen of hij ook gedacht heeft aan het terugdringen van de voedselverspilling, want de voedselverspilling de totale waarde daarvan overstijgt het Europese budget jaarlijks.